Zacznę od stwierdzenia, że Europejska Służba Działań Zewnętrznych, powołana niemal od zera 2,5 roku temu, potrafiła dowieść w tym krótkim okresie czasu zarówno swojej przydatności, jak i skuteczności. Na uzasadnienie tej opinii mogę przywołać wyniki zaangażowania Służby w sprawę irańskiego programu jądrowego, w relacje serbsko kosowskie czy koordynację unijnej operacji przeciwko piratom w Somalii. Osobiście, jako wiceprzewodniczący Parlamentu odpowiedzialny za współpracę z krajami Partnerstwa Wschodniego, wyrażam również satysfakcję z tego powodu, iż europejska polityka sąsiedztwa, w tym tak bliskie mi Partnerstwo Wschodnie, uzyskało w działaniach Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych należne miejsce. Decyzje personalne związane z obsadą delegatur Unii Europejskiej w krajach wschodniego sąsiedztwa zasługują także na pozytywną ocenę, aczkolwiek zwracam się przy tej okazji do Pani, Pani Wysoka Przedstawiciel, o wzmocnienie pozycji szefów tych delegatur, chociażby poprzez przesunięcie zadań administracyjnych na niższy szczebel, tak aby szef delegatury mógł w większym stopniu skupić się na działaniach strategicznych, politycznych, zamiast na administracyjnych. Jednak nigdy nie jest tak dobrze, by nie mogło być lepiej.

Praw Człowieka chciałbym zwrócić Pani uwagę, na przykład, na opinię Amnesty International, która ocenia, że w sprawach ochrony i promocji praw człowieka Unia Europejska jest mniej skuteczna dzisiaj, niż była przed powstaniem Służby.